Voy a resumir en tres argumentos, los que a mí me parecen fundamentales para sintetizar los beneficios de esta decisión, que creo que muy mayoritariamente vamos a tomar mañana en este Parlamento. Esta revisión del marco legislativo de las telecomunicaciones tiene tres consecuencias inmediatas. La primera es que se facilita el desarrollo de las redes de nueva generación y, por tanto, los consumidores se verán beneficiados porque tendrán una posibilidad de circular, de acceder y de transaccionar en Internet que será más rápida, más segura y más beneficiosa a todos los efectos, no sólo para los consumidores individuales sino también, por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas, para las cuales también la red es fundamental. En segundo lugar, habrá más competencia en el mercado interior, y a resultas de ello habrá un beneficio también para los consumidores, sean individuos o sean empresas. Habrá un beneficio porque habrá mejores precios, porque habrá mejores productos, porque habrá más innovación como consecuencia de que esa competencia es más importante, se agranda, es más real. Y, por último, todo esto se hará —y que a nadie le quepa duda fuera de este Parlamento en toda Europa— respetando los derechos fundamentales, y no podrá haber una norma nacional que no respete esos derechos, porque la decisión europea es que el principio en el que se basa esta reforma garantiza